Van az Európai Uniónak most már állandó elnöke és külügyi főképviselője.

Sokat beszélünk itt arról az egyensúlyról, ami az Európai Bizottság a Tanács és a Parlament között áll fönn. Szerintem egyensúlytalanság van, hiszen azzal, hogy az Unió kormánya, a Bizottság a jogszabály kezdeményezés monopóliumával is rendelkezik és adott esetben kvázi bírói szerepet ellát, övé a főhatalom, mi itt a demokrácia pecsétjét rakjuk rá erre. A Lisszaboni Szerződés nem pontosítja az állandó elnök feladatkörét, nyilvánvaló attól függ, hogy mennyire karizmatikus, mennyire határozott személyiség kerül ide. A döntésből az olvasható ki, hogy a hatalom, az irányítás maradjon önök nyilván így mondják a nemzetek fölötti közös érdeket képviselő Bizottságnál, mi meg azt mondjuk, hogy 500 millió ember életét egy központból irányító birodalom vezetőjénél maradt. Nagyon fontos lenne egyébként azt is elérni, hogy határozottan lépjünk föl a közvetlen feladatnál, amikor a klímakonferenciáról beszélünk, de ott az Egyesült Államokkal szembe kell egy határozott lépés, talán bízom benne, hogy Barroso elnök azért ment ki, mert jelenleg épp telefonál ebben az ügyben.